Pani przewodnicząca! Rezolucja w sprawie strategii Unii Europejskiej na konferencję kopenhaską jest dokumentem bardzo ważnym i ambitnym, ale bez globalnego porozumienia szczyt nie zakończy się sukcesem. Wiemy, że Stany Zjednoczone starają się ustalić szczegóły i ostateczną wysokość ograniczenia emisji z międzynarodowymi negocjatorami, ale wiele wskazuje, że przed szczytem nie zdążą podjąć ostatecznej decyzji. Mówi się również, że nawet wynegocjonowanych ograniczeń może nie zatwierdzić Kongres Stanów Zjednoczonych. Przywódcza rola Unii Europejskiej jest bardzo ważna, ale odnoszę wrażenie, że ambitna jest jedynie Unia Europejska. Nasuwa się więc pytanie, co będzie, jeżeli Stany Zjednoczone nie poprą ustalonego progu 30? Jakich mechanizmów będziemy używać, aby wszystkie strony wypełniły podjęte zobowiązania i czy w ostateczności nie pozostaniemy samotnym wojownikiem, który będzie ponosił ogromny wysiłek i ogromne koszty bez wpływu na zmiany klimatu i ograniczenie emisji tlenku węgla?